De Europese Commissie wil nu dat België elk jaar minstens 600 miljoen euro extra gaat betalen, wellicht zelfs een stuk meer. Daar bovenop wil de Europese Unie ook nieuwe Europese belastingen gaan invoeren. En wie mag betalen? Altijd dezelfden! En welke landen krijgen? Ook altijd dezelfde landen en dat is niet juist. De Europese Unie is meer dan een cash machine. Er zijn ook landen die intussen betere groeicijfers kunnen voorleggen en ook zij zouden meer moeten bijdragen. Wie nieuwe Europese prioriteiten wil, heeft het recht om dat te eisen.